Consumatorii moderni se așteaptă ca animalele crescute în ferme să beneficieze de aceleași lucruri pe care noi, ca ființe umane, le privim ca necesități mâncare bună, condiții bune de viață și îngrijire medicală corespunzătoare. Standardele de sănătate animală sunt de o importanță vitală pentru gestionarea creșterii animalelor în Europa, acestea având un impact din ce în ce mai mare asupra nivelului de competitivitate a exploatațiilor agricole.

În acest context, este benefic ca statele membre și Comisia Europeană să realizeze mai multe investiții financiare în cercetare și în dezvoltarea de noi tehnici și de tehnologii în domeniul bunăstării animalelor.